Señor Presidente, estamos sentando las bases de la que debe ser una Unión de la Energía basada en un mercado interconectado y capaz de asegurar el suministro eléctrico a precios asequibles, con el aprovechamiento óptimo de los recursos y la eficiencia energética como pilares, e integrando a las energías renovables y a las cogeneradoras por los propios ciudadanos. Este objetivo exige incrementar las interconexiones en el mercado interior, el despliegue de redes inteligentes que acaben con islas energéticas, como la península ibérica. Señor Comisario, calefacción y refrigeración suponen aproximadamente la mitad de la demanda de la energía de la Unión Europea de ahí la importancia de mejorar la eficiencia energética en este ámbito, para reducir la dependencia, para reducir las emisiones y los costes para los consumidores y, en especial, para aquellos en riesgo de pobreza energética. En definitiva, debemos situar al ciudadano en el centro de la configuración del nuevo mercado de la energía.